A je bilo to triinosemdeset ali štiriinosemdeset? Kateri je pa vse bil zraven, iz biroja? A ni bil še Golob? Oni, ko je prišel iz, ko je prišel iz, AMD-ja. [ime in priimek] . Zdaj je pa to tako narejeno, če že se pravhama o teh, teh pohodih Slovenskih železarn, ali organizator vseh teh pohodov je bil takratni sindikat. In to je šlo vse preko sindikatov to se pravi Železarne Jesenice, Železarne Štore, Metalurškega inštituta, potem Veriga Lesce, Tovil in pa Železarne Ravne. Plus Štore. Pobudnik vseh teh pohodov je bil pa [ime in priimek] . No, jaz tudi ne vem. Organiziran je bil pa tako, da so se najprej vse na vseh teh firmah, ko sem jih prej naštel, zbrale prijave, in potem vsaka od teh firm je v tekočem letu organizirala en pohod, ne samo na Triglav. To se je hodilo po Kamniških, po Julijcih, tudi okolica Ljubljane, okoli Štor. Razen Primorske, drugo je bilo pa vse obdelano. Ja, saj si mogel prej, drugače bi spodaj ostal. Poslušaj ti, tisti pohod na Kamniško sedlo smo šli pa iz Kamniške Bistrice gor, pol smo pa reševali eno žensko, smo jo nesli na oni kraj na Okrešelj, si je nogo zvila. Na Okrešlju pa iz Okrešlja dol do Rinke. Na oni strani dol. Na Okrešelj pa na Rinko v Savinjsko, v Logarsko. Zdaj pa tako, glej, ko boš govoril, tako počakaj, da jaz do konca povem, pol pa začni govoriti in ne skači mi v besedo. To je tudi stvar tega dogovora. Zdaj pa govori. Ponavadi se je iz železarne šlo, kadar se je šlo, trije avtobusi minimalno. Se spomnim, ta zadnjih pohodov na Triglav je bilo tudi en maksimalno število po pet avtobusov iz Železarne Ravne. Zaradi tega, ker so bili problemi v Julijcih, kje vse spati. Spali ste pa na Planiki, na Staničevi koči pa tudi na Kredarici. To je bila invazija. Drugi dan, drugi dan se je hodilo vse, ja, tako da smo šli na vrh Triglava, pol smo pa sestopili ponavadi v Vrata ali v Krmo. Ne vem, a na Pokljuko nazaj ... Enkrat smo šli celo v Kot. To je pa ena dolina pod Rjavino, pa tam zadaj noter, To je ... Planinsko društvo Jesenice upravlja s tisto kočo, drugače je pa to koča v Zgornji Radgoni. Jah, ko ste bili bolj udarjeni na pivo, a ne. Drugače je bilo pa to tako, vsak je dobil blok, en blok si dobil za enolončnico, pa en blok si dobil za pijačo, pivo ali nekaj brezalkoholnega. Brezalkohol, tisti je stalno ostal, piva je pa zmeraj primanjkovalo, sploh pa proti koncu. Kdo te je pa krstil na Triglavu? Ja. da je bilo ledeno pa slizko. Kako je bilo pa pol, ko ste nazaj dol prišli? Kaj je bilo pa pole, ko ste dol prišli v dolino? Ja v Zadnjico, v Ja. A takrat sta bila že poročena? Po pa nista samo plesala. Ja, na tako je bilo to. Se pa spomniš, ko smo nazaj se vozili pol s teh železarskih pohodov, kaj je bilo vse narobe, ko smo mogli stati. Ja, ja vse sorte je tej. Ne, da ni dano, favljast si bil, favljast. Vsak dan bi mogel malo hoditi, pa bi lahko šel. Tako pa ne moreš zdaj več. Štefi, tako je. Si, ja. Poslušaj, ti, na Pohorju si ti bil, ko si dobil nagrado, ko so se te znebili v železarni. Poslušaj, a si bil ti sam na Rogli? No, in kaki so bili večeri, malo opiši. A res, da? kaj pa to pomeni pravzaprav? Ne lomi ga, tak si bil ti? Tak si bil ti? ... No, zdaj pa še ti meni malo povej, kako so bile pa tvoje slikarske kolonije? Tam ste bili tudi bolj v moški družbi, se meni zdi, Tega se pa jaz ne bi spomnil. Oče, ja. No, to pa čujem iz tvojih prelestnih ust. No, a zdaj se ti vseh teh slikarskih kolonij tako spomniš malo? No, pol pa začni naštevati zdaj. A tisto je [ime in priimek] organiziral? se ga spomnim, ko je zmeraj take krave risal pa bike. Gor na Zgornji Muti ima bajto. No, kaj ti je zmanjkalo zdaj, ker daj pol naprej govori. Noter pod je ta prva vas, ta prva cerkev, ko je osnovna šola, je Ojstrica. Proti Muti ven naprej. Tam tistih krajev pa ne poznam, te prehodu sem jih pa že. Možno, ja. Se pravi, a je bilo po tvojem, a je bilo po tvojem okusu? Predjed je bila sigurno krača. Povojenega. A je kaj v žlahti s tem Makucem, profesorjem iz Slovenj Gradca? To se pa ne spomnim, kateri bi bil strokovni direktor bolnice. Ja. A tam še, a tam še od Končnika naprej? Oni se je pa pisal Brodnik. Ko si prej govoril. Da je oče od tega, ko je tudi zgoraj bil. Aranžer v trgovskem domu. Brodnik. Ko je živel pol s tisto zobozdravnico. Ja, ja. Bodnar. [ime in priimek] . Ja, a je to bilo vzrok zaradi prekomernega uživanja alkohola? Luigi. Poslušaj ti, kaj ste pa drugače, kot niste čopičev vrteli pa svinčnikov pa ... Pravzaprav ste vi bili tako v eni taki, v mehurčku se reče moderno. A res? Prav, se pravi, vi ste bili poleg takih umetniških ... Pa ne samo to, pa bolj živahne sorte. No, Štefi, zdaj pa meni nisi ti vse o teh kolonijah povedal, kako je bilo. Čisto vse si naštel? A te malo vest tudi pekla, kadar si domov prišel? No, no, no, to vsi umetniki govorite, ali ti? No, tako da ti si bil tudi malo prikrajšan, zato ko ti si pa bolj vržen na meso, ela, in to povojeno, svinjsko, tako fajn, Pa malo si mogel z moštom zaliti. A gor v Strojni že? Ja. A to je bil tisti Karel, ko je prišel k malici? Ko se je zadrl? Take čudne ušete je imel. Pva, pva, pva zdaj smo pa prišli. In tisti je špene basal v stari mehanični, ali? Po je pa zmerom, pol je pa zmerom zbežal, kadar ga je mama hotela umiti enkrat na teden. Se spomniš to? Ja, ko ga je hotela umiti, je dec brisal od bajte, pol ga je pa lovila tam po Pungratu okoli, tako je bilo. Ja. To sta bila pa tota dva iz ... Kako se je reklo, kako smo pravili tisti ... Finferhausu, ja. Zdaj so pa toti Finferhausi pa fajn renovirani. Ja, ja so zrihtali vsaj . Ne vem. Hribernik, Hribernik. A se pa ti spomniš, kdo je bil pa, kdo je stanoval pa tam, ko je občina zdaj, ko je bila osnovna šola? Tam je bil pa hišnik en, Grabnar. Ta stara osnovna šola. Grabnar, sin še živi, [ime in priimek] . Tako mičken, pri Plehbandi špila na saksofon. Se bi ja mogel spomniti, ko je imel tako ženo, ko je imela take čudne, kako se že reče po slovensko? Buferje, no. Mislil si zizi, ali? No, in tisto žensko je ta stari Klančnik enkrat rajati hotel, glih tam na Kovinarski koči, ko smo s Triglava dol prišli, a se spomniš, kako je bilo? No, zdaj pa povej, kako je bilo tisto, da vidim. Ja. Ma ne lomi ga, da take so počeli tudi direktorji. Katera? A Marica je bila? . majngod, na tisti je bil pa, veš, kateri je bil tisti, tisti je pa Žunec bil tam zraven, ne pa Klančnik. A Jožek? eden je Joža, eden pa Grega. No, ali ... Kovač, Kovač, [ime in priimek] . A da tisti je tudi imel tam prste tam zravno? Ja, tistega pa že dolgo ni zdaj med živimi. Če ne več celo. Tisti je bil tako zapit, da na koncu sploh ni vedel, kod ga je. A veš, kako je tisti pil? Tisti je prišel v gostilno, špricar je zmeraj pil, tako da on je pol ga je pa vprašal, s katerim vinom, ekstra vino je on imel notri za šankom, in to takega najbolj poceni iz trgovine. Da smo zmešali, kakor da bi, kaj jaz vem, kateri so bili ti, rizlingi ali kateri so bili? Mariborčan ali kaj za eni, za ena vina bela za špricar, kateri so bili? No, ali je imel tisto ekstra, ko so ga vse kelnarice poznale, so mu s tistega vina špricarje devale, da je bil bolj pomemben. Mislim, gor na, na je pa on je pa naročil rizling ali kaj že, ali. Pol je bil pa na koncu že tako, da sploh na šiht ni več hodil, ko je bil trgovski potnik ali, saj so ga dol dali pa nazaj so ga gor vzeli, zdaj čisto propadel bi od same pijače. Pol ga je pa . Ima pa koliko otrok, tri, dve hčeri pa enega poba. On je bil poročen. Tista je pa Berta je tista je bila pa iz Zgornje Savinjske doline. Iz Ljubnega. Ljubnega. Tista je pa, pol sta pa zgradila bajto na Lešah. Zdaj je pa eden tisti sin je pol pri tisto gostilno nekaj cajta imel opravljano, v upravljanju, ko je ta stara Kovačna bolj tako narejena bila, da je vse skupaj tam okoli nekako . To se je še pa kar hitro . Pa tako v redu, pa celo partizan je bil nekaj cajta, če se ne motim, ali. Ja, ja, ja. Evo, se ti dopade, mislim Štefan, kako je bilo? Sva se zmeniva.